C'est évidemment tout à fait de leur compétence. Le problème est que les autorités françaises refusent de notifier au motif que nos collègues élus font, pour certains, l'objet d'un recours. Ceci, d'ailleurs, ne me paraît pas pouvoir être le cas pour M.